Madame la Présidente, je m'exprime également au nom de notre collègue Alain Lamassoure.

avec la création en 2002, à l'initiative de la Commission et du commissaire Barnier, du Fonds de solidarité de l'Union européenne, un fonds qui nous permet d'intervenir rapidement, efficacement et dans un cadre souple. Dans les circonstances actuelles, il me semble nécessaire d'actionner ce fonds pour venir en aide aux régions touchées, et je rejoins en ce sens la demande exprimée par le gouvernement français de l'activer dans les plus brefs délais. J'ai noté, Madame la Commissaire, la volonté de la Commission d'accélérer les choses. En effet, il y a une urgence concernant les infrastructures endommagées. Il y a également une urgence pour la forêt.

Nous devons leur prouver notre solidarité et aider à la reconstruction du patrimoine naturel de ces régions.